Parmi les avancées retenues par le rapporteur, je souhaitais en souligner cinq qui me semblent pertinentes. Tout d'abord, nous avons introduit plus de souplesse au niveau procédural en supprimant certaines exigences et en raccourcissant des délais. Deuxièmement, nous avons exigé la réalisation d'études d'impact préalables afin de mieux anticiper les effets des accords commerciaux conclus avec les États tiers sur l'économie des régions ultrapériphériques. Cette avancée mérite d'être soulignée. Il est en effet nécessaire d'anticiper les incidences des accords de libre échange conclus avec les États tiers afin de limiter et de réduire le plus possible les effets négatifs sur les économies fragiles des régions ultrapériphériques. Troisièmement, de nouvelles dérogations pour les régions ultrapériphériques françaises concernant la production de lait ont été introduites. Cette extension offre de nouvelles possibilités, notamment pour les régions ultrapériphériques françaises de la Caraïbe, et je m'en félicite. Quatrièmement, des mesures particulières ont été prévues pour Mayotte, qui devrait devenir une nouvelle région ultrapériphérique en 2014. C'est là un point important pour assurer que la rupéisation de Mayotte se passe dans les meilleures conditions possibles.

Nous voterons le rapport de M.